forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar birkir jón jónsson kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali hundrað fjörutíu og níu mál númer hundrað fjörutíu og níu um kaup á grímsstöðum